Az igazi demokrácia nem csupán a többség véleményének a megszavazása, hanem a kisebbség óhajainak figyelembevétele is. Erre lenne szükség Európa kisebbségeinek a védelme érdekében is. A siker másik oka abban rejlik, hogy az igent támogatók jobban kampányoltak, mint a múltkor, amikor a referendumot leszavazták. Az Unió nem a tagadások, hanem az igenek uniója. És végül, de nem utolsósorban a sikeres szavazásban a gazdasági válság is szerepet játszott. Írországra az Unión kívül Izland sorsa várt volna.